Quiero mostrar mi satisfacción por haber visto en las intervenciones de muchos diputados y diputadas al Parlamento Europeo, de muy diferentes grupos, una coincidencia en la necesidad de que se armonicen a nivel europeo las garantías procesales, que se elabore un auténtico Derecho europeo en las garantías procesales. Ha habido coincidencia de todos los intervinientes y de todos los grupos parlamentarios para que se elabore un auténtico Derecho europeo sobre garantías procesales. Esto pone de manifiesto la importancia y la necesidad del proceso de construcción europea, la importancia de la Europa de los ciudadanos, del espacio judicial europeo, de poner en práctica el Tratado de Lisboa en definitiva, de algo que está en el centro del programa de la Presidencia española de los próximos seis meses y que ha recibido un apoyo indudable en todas las intervenciones que yo he escuchado, por distintos argumentos, desde distintas perspectivas la necesidad de ir a unas garantías procesales armonizadas.

Quiero terminar señalando, señor Presidente, que el Consejo y la Presidencia española van a trabajar para que se pongan en práctica todas estas garantías procesales, a través de las Directivas que en su momento la Comisión Europea plantee y también sobre la Directiva que ya está en marcha y a cuyo respecto han tomado la iniciativa recuerdo trece Estados miembros.

Quiero decir que la euroorden es un ejemplo fundamental de la Unión Europea y de la colaboración contra el crimen organizado en la Unión Europea.